Monsieur le Président, pourquoi avons nous voté contre la résolution principale et majoritaire? Parce que cette résolution faire l'impasse le coup d'État, la mise en place d'un gouvernement insurrectionnel, le vote du président nouvellement élu dans un pays en guerre civile. Cette résolution cherche à empêcher l'unité continentale avec la Russie pour suivre l'impérialisme des États Unis. Ce n'est pas une résolution de paix, c'est une résolution de propagande!